Nalezení kompromisu bylo velmi těžké. Já přeji řidičům dobré pracovní podmínky, potřebný komfort a zároveň bezpečnou dopravu. Současně jsem si vědoma toho, že mezinárodní silniční doprava je pilířem vnitřního trhu. Bez ní by volný pohyb zboží a služeb nevypadal tak, jak ho známe dnes. Proto nepřiměřená aplikace směrnice o vysílání pracovníků na tento sektor by mohla vážně poškodit konkurenceschopnost evropské silniční dopravy. Jelikož si uvědomuji obě dvě strany mince, podpořila jsem kompromis, který spočívá ve vynětí tranzitní a bilaterální dopravy ze směrnice o vysílání a počítá s přiměřenou aplikací na přepravu ze třetích zemí. Domnívám se, že je zde prostor, aby při vyjednávání s Radou se nakonec našlo to nejlepší řešení pro dopravce.